Doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi, mă bucur că foarte mulți bărbați au luat cuvântul la o asemenea temă și sper să poată să influențeze în țările domniilor lor egalitatea de șanse.

Studiile, așa cum arată și raportul, arată că, dacă am îmbunătăți această egalitate de șanse, am putea, până în 2050, să suplimentăm cu peste zece milioane de locuri de muncă. Egalitatea de șanse nu trebuie să fie o statistică. Aici vorbim însă și de educație și voi vota cu toată inima acest raport, însă, domnule comisar, cred că trebuie să vedem și cum se transpune în legislația națională și cum se corelează educația, pentru că avem încă bariere și mentalități și la femei și la bărbați, tocmai din cauza precarității educației. Trebuie să susținem femeia să și ocupe locul de muncă pe care îl dorește, dar să fie remunerată, să fie plătită la același loc de muncă cu același salariu dacă are aceeași responsabilitate.